Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, Göran Färm, además de ser un portavoz socialista de presupuestos, es un diputado muy profesional que trabaja intensamente sus informes, y este que discutimos ahora es un buen ejemplo de ello. En unos momentos de restricciones presupuestarias muy duras, el uso de estos instrumentos financieros innovadores es de la mayor importancia. Ya en las discusiones de la Comisión Especial SURE que tuvieron lugar el año pasado, el Parlamento Europeo acordó la necesidad de introducir estos nuevos instrumentos financieros para compensar la posible insuficiencia del presupuesto tradicional.

Es un proyecto plenamente europeo que trae financiación nueva a proyectos que incorporan un alto valor añadido comunitario. Lo más importante es que la mayoría de las enmiendas que sugiere el ponente han sido adoptadas por el Consejo en dos trílogos diferentes, y que esto va a permitir un rápido acuerdo en primera lectura para que el proyecto empiece inmediatamente. Terminando con el tema de la evaluación, es muy importante que, como Parlamento, exijamos que la Comisión Europea presente el informe provisional a mediados del año 2013 y que así, si el mercado no ha acogido positivamente los project bonds seamos capaces de mejorar el proyecto para implementarlo en la segunda mitad del año